Elnök Úr, én is köszöntöm bizottsági képviselő asszonyt, hiszen ez egy olyan vita, amiben látszik, hogy összefogásra van szükségünk. Én magam a turisztikai szektor egyik hangja vagyok ebben a Parlamentben, és mintegy kétmillió vállalkozás nevében és több mint tízmillió munkavállaló nevében szeretnék most ehhez a kérdéshez hozzászólni.

Az egyik a vízumrendszerünk, most fogja tárgyalni majd hamarosan a Parlament a vízumkönnyítő, új vízumcsomag rendszerét. A másik pedig a légügyi szabályozás, s azok a korlátok, amelyek megakadályozzák, hogy harmadik országokból, például Kínából a következő években várható több tízmillió új turistát fogadni tudjuk.